forseti vill geta þess að alþingi hefur sent fjölskyldu ólafs ólafssonar samúðarkveðjur við andlát hans þann tíunda maí síðastliðinn en hann var starfsmaður í þessu húsi í nær fjörutíu ár síðasta ár sitt sem settur skrifstofustjóri alþingis